Puisque vous en parlez et que votre patron veut que l'Union européenne soit gratifiée d'un rating triple A pour sa politique sociale et on en est loin je voudrais faire quelques suggestions. En matière de lutte contre la pauvreté vous l'avez noté les résultats ne sont pas très réjouissants

entre travailleurs. Ce que vous pourriez faire, c'est plutôt décider d'axer vos recommandations sur les instruments fiscaux, parce que l'instrument fiscal est le premier instrument de redistribution. Si vous voulez vraiment lutter efficacement contre la pauvreté, c'est peut être cette orientation qu'il faut prendre. Ne me dites pas que la politique fiscale n'est pas une compétence de l'Union européenne, parce que j'ai déjà vu dans beaucoup de recommandations spécifiques par pays des recommandations sur le système fiscal. Et donc plutôt que de vous acharner sur la compétition sur le marché du travail, vous pourriez dire J'encourage les États membres, en effet, à instaurer un tax shift des revenus du travail vers d'autres formes de revenus, mais il faut faire attention parce que, si vous dites des revenus du travail vers la TVA, c'est à nouveau les classes les plus faibles de la société qui s'en ressentent. Vous pourriez donc peut être mettre l'accent sur la question de la progressivité de l'impôt.

Premièrement l'Allemagne la Commission Barroso II avait une fois de plus protégé l'Allemagne en évitant que les excédents excessifs ne soient vraiment ciblés par la procédure de déséquilibre macroéconomique.

Je crois qu'il est important, en termes de légitimité démocratique, que notre Parlement suive de près ce qui se passe au niveau de l'exécution du programme d'assistance à la